Ongeveer 4,5 miljoen mensen hebben Venezuela verlaten. Ongeveer anderhalf miljoen daarvan wordt opgevangen in Colombia.

Wat is er gebeurd sinds ik hier voor het laatst over sprak? De cijfers zijn in ieder geval niet beter geworden. Op Aruba, Curaçao en Bonaire kunnen ze deze crisis nog niet in voldoende mate te lijf gaan.

Ik verzoek de Commissie dan ook om deze eilanden in deze kwetsbare situatie van de noodzakelijke ondersteuning te voorzien en ze te helpen met het indienen van aanvragen hiervoor.